Ostatnio w kilku krajach świata, głównie o przeważającej ludności muzułmańskiej, obserwowaliśmy brutalne akty prześladowania mniejszości chrześcijańskich.

Kwestia poszanowania wolności religijnej, jak i pozostałych swobód obywatelskich pozostaje jednym z priorytetów działań Parlamentu Europejskiego.

Apeluję również do Unii Europejskiej o podjęcie wszelkich działań dostępnych dyplomatycznie w celu zabezpieczenia swobód wyznaniowych mniejszości religijnych, szczególnie w państwach, w których rdzenni obywatele dopuszczają się łamania tych praw. W przyjętym niedawno sprawozdaniu dotyczącym praw człowieka za rok 2009 podkreślaliśmy konieczność aktywnej roli Unii w dążeniu do poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka i demokracji na świecie.

Dzisiejsza rezolucja stanowi doskonały punkt wyjścia dla dalszej naszej walki o poszanowanie tych praw.